Gospodine predsjedavajući, ovaj slučaj je zapravo pitanje povodom jednog od smrtnih grijehova parlamentarizma laganja, ali ipak on ima dva aspekta. Jedan je osobni i profesionalni, a drugi politički. Na osobnom aspektu osoba koja je izabrana tijekom saslušanja u Odboru izjavila je da bi odustala, znamo čitavu tu priču, ako je Parlament ne potvrdi. Parlament je nije potvrdio i dotični gospodin od kandidature ipak nije odustao.

kaže poslovica. A kako čovjeku na tako visokom položaju vjerovati, ako ga njegova riječ koju je javno dao, dakle ne u društvu za stolom nego javno u ovom Parlamentu, ako ga ta riječ ne veže. Na profesionalnoj razini, Odbor i Parlament su procijenili da gospodin nije kompetentan za taj posao, ali oni koji su ga predlagali i oni koji su ga postavili ne uvažavaju stav stručnjaka iz Odbora za proračunski nadzor u njemu sjede stručnjaci niti zastupnika ovog Parlamenta. Kakav profesionalni autoritet ta osoba može imati? I treće, politički. Neke nacionalne vlade smatraju Parlament glasačkom mašinom, što je slučaj i s hrvatskom Vladom, i te svoje stavove, često uspješno, vidi se, proguravaju i kroz europske institucije. Na sreću ovdje ima dovoljno zastupnika kojima to ozbiljno smeta i koji neće odšutjeti ovakvo bezočno kadroviranje i praktično bezobrazluk. Nadam se da ćemo i ubuduće naći i vremena i načina da takve postupke spriječimo i zaustavimo. Da ponovim, ovdje se ne radi o legalitetu, ali se definitivno radi o legitimitetu tog čovjeka.